frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga á þingskjali níutíu og fimm sem er nítugasta og þriðja mál þessa þings um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og fjögur um þjóðgarðinn á þingvöllum með síðari breytingum flutningsmenn auk mín eru allir háttvirtir nefndarmenn í þingvallanefnd alþingismennirnir atli gíslason björgvin g sigurðsson höskuldur þórhallsson ragnheiður e árnadóttir valgerður bjarnadóttir og þorgerður k gunnarsdóttir frumvarpið er einfalt lagt er til að við aðra grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi þjóðgarðurinn það er þjóðgarðurinn á þingvöllum er að öllu leyti undanþeginn lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús önnur greinin er síðan um gildistökuákvæði í greinargerð kemur fram að þetta frumvarp var áður flutt á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi

þingvallanefnd sem voru háttvirtur háttvirtir þingmenn björn bjarnason össur skarphéðinsson kolbrún halldórsdóttir kjartan ólafsson arnbjörg sveinsdóttir höskuldur þór þórhallsson og lúðvík bergvinsson málinu var vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar hér síðastliðið vor sem lagði til að frumvarpið yrði samþykkt en að því varð þó ekki það komst aldrei til annarrar umræðu vegna mikilla anna í þinginu og aðsteðjandi kosninga sem þá stóðu fyrir dyrum og þetta mál er þess vegna nú endurflutt markmiðið er eins og kemur fram í greinargerð í nefndaráliti háttvirtrar allsherjarnefndar frá hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi á þingskjali níu hundruð tuttugu og fjögur einkum að tryggja að þingvallanefnd geti samið um lengd leigutíma á lóðum undir sumarhús en í lögum um frístundabyggð sem tóku gildi lögum númer sjötíu og fimm tvö þúsund og átta um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús sem tóku gildi fyrsta júlí tvö þúsund og átta er meðal annars að finna ákvæði um að ekki megi leigja lóðir undir frístundabyggð til skemmri tíma en tuttugu ára með því að stefnumörkun varðandi þjóðgarðinn á þingvöllum sem full eining hefur verið um er sú að festa ekki í þessu eða auka við frístundabyggð í þjóðgarðinum og með var að allir lóðarleigusamningar renna út næsta vor þykir bæði núverandi háttvirtur þingvallanefnd og hinni fyrrverandi ekki eðlilegt að festa leigutímann á lóðum til svo langs tíma til að minnsta kosti tuttugu ára aðalatriði er þó kannski að þingvallanefnd hafi heimild til þess að semja um lengd leigutíma á lóðum undir sumarhús í þjóðgarðinum án nokkurra takmarkana það var ekki um það fjallað þegar þessi lög voru sett um frístundabyggð

enda er þjóðgarðurinn á þingvöllum fyrst og síðast þjóðgarður en ekki frístundabyggð ég legg til frú forseti að að lokinni þessari